Ich möchte dem Berichterstatter Timothy Kirkhope recht herzlich danken, dass er vier, fünf Jahre lang nun hier die Arbeit intensiv gemacht hat und auch immer wieder die politischen Kompromisse eingegangen ist. Ich hatte eben zum Datenschutz auch schon geäußert, dass ich sehr skeptisch gegenüber der Datenschutzgrundverordnung bin, habe aber meiner Fraktion auch immer empfohlen, hier zuzustimmen, und das erwarte ich nun auch von den anderen politischen Parteien hier im Haus dass man hier Verantwortung übernimmt für etwas, was unsere Bürger besser schützt. Es war eben immer Grundlage gewesen, dass wir das zusammen verabschieden werden sowohl PNR als auch das Datenschutzpaket und ich bin fassungslos angesichts der Änderungsanträge, die dort eingehen, weil ich einfach finde, das wird der Bedrohungslage, in der wir uns befinden, einfach nicht gerecht. Wir haben Tote zu beklagen. Wo ist eigentlich die politische Verantwortung der Fraktionen, die hier noch einmal Änderungsanträge einbringen? Ich meine, wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, das Leben unserer Bürger zu schützen. Und was genau haben wir oder insbesondere Sie denn bislang überhaupt geleistet, um einen Beitrag dafür zu leisten? Das ist die einzige Maßnahme bislang, wo wir als Europäisches Parlament dazu beitragen können, hier Antiterrormaßnahmen mit abzuschließen. Sonst machen das die Mitgliedstaaten ohne uns, und das auch zu Recht. Weniger Europa wollen wir, glaube ich, in diesem Fall nicht. Wie das aussieht, sehen wir ja, und unsere frühere Kollegin und Ministerin, die hier heute anwesend ist, hat das gestern ja auch sehr anschaulich geschildert. Die Fluggastdatensätze sind wichtig, um neue Erkenntnisse zu bekommen, und was an einer Sitzplatznummer nun so wahnsinnig zu schützen ist, das muss man dann auch erst einmal erzählen in diesem Zusammenhang. Und wir haben enorm viele Datenschutzstandards auch hierin verankert, sodass es ein sehr ausgewogener Vorschlag ist, und ich danke dem Berichterstatter nochmals dafür.